Szanowny Panie Komisarzu! Transport drogowy cieszy się w tej kadencji szczególną uwagą Komisji Europejskiej. Jeszcze na dobre nie ruszyły prace nad pierwszą częścią pakietu mobilności, a już mamy jego drugą odsłonę. Zmiana nawyków konsumentów czy przekonanie producentów do postawienia na samochody elektryczne wymaga czasu. Potrzebny jest system zachęt dla producentów niskoemisyjnych samochodów i inwestycje w infrastrukturę do ładowania tych pojazdów. Tylko wtedy nie będą one ciekawostką, ale świadomym wyborem. Mam wrażenie, że w tej propozycji cele zdefiniowano bardzo dobrze, ale już sam kalendarz ich realizacji nakreślony przez Komisję jest niezwykle ambitny i będzie stanowił problem w osiągnięciu realnych postępów w zakresie mobilności ekologicznej w najbliższym czasie. Jednoznacznie pozytywnie należy ocenić natomiast zapowiedź przeglądu dyrektywy w sprawie transportu kombinowanego, a także dyrektywy w sprawie pasażerskich usług autokarowych. Zastanawiam się jednak, czy w kontekście naszych doświadczeń z socjalną częścią pakietu mobilności obiektywne spojrzenie na te przepisy będzie możliwe. Liczę na to, że tym razem za obietnicami otwierania rynku i ułatwień dla firm transportowych operujących transgranicznie nie kryje się protekcjonizm i chęć dalszego dzielenia Europy na Wschód i Zachód.